Cher collègue, je n'ai pas bien compris si vous étiez convaincu du dérèglement climatique ou si vous n'étiez pas convaincu du dérèglement climatique. Je n'ai pas bien compris si la Grande Bretagne, qui a été un très grand pays dans la communauté internationale, croyait toujours aux valeurs universelles de cette communauté internationale. Et puis je n'ai pas bien compris si le gouvernement en Grande Bretagne était aujourd'hui, dans ces moments de vote, votre gouvernement!